Señor presidente, por segunda vez este Parlamento va a emitir una Resolución de urgencia sobre la grave situación de los derechos humanos en Guatemala. La Unión Europea está haciendo grandes esfuerzos en cooperación internacional con este país centroamericano. Sin embargo, el retroceso en derechos fundamentales y en el Estado de Derecho es cada día más preocupante. El papel creciente de los militares en el Gobierno está impulsando reformas como la Ley de Reconciliación Nacional que va a acabar amnistiando a criminales. La persecución contra la CICIG aumenta a medida que las acusaciones de la Fiscalía están llegando a altos funcionarios e incluso al propio presidente del Gobierno. En 2018 fueron veintiséis los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en el país, a los que hay que añadir también cuatro periodistas.

Y, a pesar del apoyo internacional, personas como Lolita Chávez sigue sin poder volver a su país y Bernardo Caal sigue en prisión sin un juicio justo. Solo queda recordar al Gobierno de Guatemala que, como dice esta Resolución que vamos a aprobar, habrá que valorar su suspensión como miembro del Acuerdo Unión Europea América Central si no se respetan las cláusulas de salvaguarda de los derechos humanos.